Herr Präsident! Die Fälle von unverhältnismäßigen Grenzkontrollen, die das Parlament in seiner Anfrage auflistet, zeigen auch, warum der Rat das Parlament bei Schengen eigentlich außen vor lassen will. Der Rat will nämlich weiterhin die Reisefreiheit untergraben, ohne dass das Parlament an der Beschlussfassung beteiligt wird, ohne irgendeine Form von parlamentarischer Kontrolle, ohne irgendeine Form von Öffentlichkeit. Kein Wunder also, dass Sie sich lieber abseits von unbequemen Fragen in Hinterzimmern auf die Schulter klopfen. Kein Wunder, dass die deutsche Regierung eine Evaluierung der Binnengrenzen ganz ausschließen will und somit gar nicht schauen will, wie sehr die Reisefreiheit eingeschränkt wird. Schengen gehört aber nicht den Regierungen, sondern den Menschen in Europa und gehört somit auch in das Europäische Parlament.